În această dimineață s a produs o explozie la conducta magistrală de gaz Ananiev Tiraspol Ismail în Transnistria din motive încă necunoscute, accident care a determinat întreruperea livrărilor de gaz dinspre Rusia spre Balcani. Sper ca acest accident să nu producă efecte asupra rezultatului alegerilor. În același timp, cred că are legătură cu doua aspecte deosebit de importante. Este imperios necesar să se facă eforturi pentru rezolvarea conflictelor înghețate din zonă, în special în Transnistria, și Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții concrete și viabile pentru dezvoltarea rutelor alternative de energie la Marea Neagră. Din păcate, înțelegerea încheiată la sfârșitul săptămânii trecute între Gazprom și Compania Petrolieră de Stat din Azerbaidjan poate pune în pericol proiectul Nabuco. Din acest motiv trebuie acordată o atenție sporită tuturor aspectelor legate de întărirea securității energetice a Uniunii Europene.